Señora presidenta, el Partido Nacionalista Vasco apoya a la Comisión Europea más paritaria de la historia. Necesitamos que gestione en femenino, que demuestre a la ciudadanía que nuestra Unión se basa en valores, no en los intereses, con una política industrial fuerte que integre los sectores productivos en la transición de nuestro modelo productivo hacia la economía circular. Así hay que abordar la emergencia climática, junto con una movilidad integrada, inteligente y sostenible. Apostar por la sostenibilidad es, además, subordinar la economía financiera a la productiva, lograr unos estándares de protección social para toda la Unión basados en el principio de vida digna, una renta de garantía de ingresos y una política de inmigración humana que cuente con ciudades y regiones, las que integran y acogen. Esperamos además un impulso definitivo al instrumento para controlar la calidad del Estado de Derecho, la mejor respuesta frente a los ultras que quieren volver al pasado y amenazan la democracia. Más democracia, política con mayúsculas, diálogo, empatía, acuerdos, humanidad así era Paco Gambús, compañero de coalición y de escaño, una gran persona.